Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, nous voilà sur un sujet dont nous ne devrions même plus avoir à parler tant il est contraire à toutes les valeurs qui fondent l'Union européenne et, particulièrement, à l'égalité des citoyens, à l'égalité entre les hommes et les femmes et à la préservation des droits des femmes, ainsi qu'à notre volonté de lutte contre les violences faites aux femmes. Je n'ai pas entendu ce matin un discours dissonant.

Nous devons être entièrement mobilisés, dans ce sens, pour les petites filles sans défense. Ce sont des pratiques culturelles mais, bien au delà, ce sont des pratiques barbares. Ces mutilations sont définitives.

Nous ne pouvons pas les admettre. Cela se passe sur notre territoire et en dehors du territoire de l'Union. Mais ce n'est pas parce que cela se passe en dehors de l'Union que nous ne sommes pas responsables. Nous sommes concernés!

Aucune tradition ne peut être considérée comme valable à l'égard de cet acte de barbarie.